Hvala še enkrat za besedo. Takole bom rekel, pohvalno in, me veseli, da se zmanjšuje vsekakor, ampak, imam pa glede na vaš odgovor, da pač poskuša FURS biti prijazna uprava, nekako eno pripombo. In sicer iz strani podjetnikov večkrat slišimo, da tisti, ki imajo popoldanski espe, za, ne vem, pet dni, deset dni zamude zaradi neplačila prispevkov imajo že narejene izvršbe. Kako je mogoče, da nekateri, ki imajo dolga sto tisočakov, imajo, ne vem, se na njih čaka tri, štiri, pet mesecev, na koncu pa gredo celo v stečaj. Hvala.